Gospod podpredsednik, hvala lepa za besedo, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi. Mislim, da je ta zakon, časovno zelo dobro načrtovan. Ne nazadnje najbrž tudi zaradi tega, ker je, hvala bogu, letošnja letina bila po kakovosti in po količini izjemno dobra. To je prvi del zgodbe. Ampak pridelek je treba prodati. Če tega ne prodaš, ti nič ne koristi dobra letina. Najbrž se vsi zavedamo, da je v politiki neka neka načelnost, vrlina, vrednota in mi ne moremo v Novi Sloveniji stališča kar spreminjati. Kot je povedal kolega Pavlin v stališču poslanske skupine Nove Slovenije glede tega predloga zakona, ki so ga spisali kolegice in kolegi v SDS, - mi teh zadnjih sprememb leta dva tisoč trinajst nismo podprli. In zdaj želi ta predlog zakona, ki je na mizi - na neki način rešitve vračati, ne v enem delu. Kot so bile nekoč. Predvsem pa mi razumemo, da gre ta rešitev - zato jo predvsem podpiramo - nasproti predvsem manjšim vinogradnikom. Res je, kot je povedal predlagatelj - veliki vinogradniki ne bodo prizadeti zaradi, te novele zakona. Ampak - zdaj mi dovolite, da bom malo lokalpatriotski in to je seveda nujno, ker imam velikokrat občutek, ker da se pač iz Gregorčičeve, recimo v Prekmurje ali pa na prekmurske vinograde ne vidi. Se enostavno ne vidi. Jaz sem se trudil cel prejšnji mandat, da bi v Lendavskih goricah organiziral neko okroglo mizo, ali kakorkoli bi že temu rekli, z naslovom Perspektive, vinogradništva in vinarstva v Prekmurju oziroma ožje v Lendavskih goricah. Strokovnjaki pravijo, da je to vam najbrž nekaterim ne bo všeč, ne. Da kljub temu, da je v Prekmurju največ vrhunskih vin na površino v Sloveniji - to smo ponosni - pa se vinogradniške površine zelo hitro krčijo. In to je dejansko osnovni motiv, ki me je spodbudil k razpravi. Res je, da se v zadnjem času - ker sem pač cele tedne v v Ljubljani - se poredko vozim proti Lendavi, čeprav imam tam, sina. Ampak vedno znova vidim, da je kakšna površina v Lendavskih goricah prazna. Meni se trga srce, oprostite. Nekoč sem po tastu samo obdeloval vinograd, bil celo prekmurski prvak v zvrsti, ker se mi je posrečilo - nimam, toliko, toliko enološkega znanja. Ampak zdaj spet - strokovnjaki, ne, pravijo - zdaj trenutno je v Prekmurju, se pravi Goričko in Lendavske gorice, približno petsto sedemdeset hektarjev vinogradov. Če bo ta trend krčenja vinogradov se nadaljeval, je zelo lahko izračunati, da bo leta dva tisoč trideset, torej čez dobrih deset let, teh površin samo še - koliko? Sto petdeset hektarjev. Kaj bo pa ostalo? Odgovor je preprost. Džungla bo! Džungla. zarasle se bodo te površine. In več kot katerakoli vlada je za ohranitev vinogradništva - govorim za Prekmurje - so so naredila vinogradniška društva. Samo sem bil iniciator enega od teh, ima danes ima dvesto članov. Izjemno kvalitetna izobraževanja so opravili v zadnjih - koliko zdaj to - petindvajsetih letih. Izjemno kvalitetna ocenjevanja, društvena ocenjevanja vin in tako dalje in tako dalje. Skratka - društva so tista, vinogradniška društva, ki so s predavanji, društvenimi ocenjevanji dosegla izjemen, napredek, kar se tiče kakovosti, vin oziroma nasploh vinogradništva in in vinarstva. Ampak tisti, ki bo tukaj sedel leta dva tisoč trideset - mene ne bo tukaj - bo pač ugotovil, da je pravzaprav Zakon o vinu brezpredmeten zakon, ker v Sloveniji je itak že tako malo vinogradov, da, bomo imeli - recimo, zdaj imamo v Prekmurju tri velike vinogradnike, morda kakšnemu delam krivico, ampak - glejte, tri. In to je vse. Ta trend je takšen, kot so ga strokovnjaki pokazali, in se seveda tudi zgražajo. Zakaj pa je takšen trend? Pravijo vinogradniki, zaradi zakonodaje, in na mene kažejo s prstom. Jaz tam zardevam pred njimi. Glejte, saj normalno, če ti prodaš deset tisoč litrov, da to potem moraš sflaširati, da imaš polnilno linijo in tako dalje, ampak nekdo, ki je, kot je povedal, predlagatelj, ki pa ima več ali manj hobi vinograd za dušo, kot se reče, za lastne potrebe pa še malo, ne, pa še nekaj, recimo da nekaj nekaj sto litrov pa proda, kako naj zdaj ta investira v polnilno linijo in tako dalje in tako dalje. Glejte, ne gre. To je brez veze. Če imajo tako urejene vse vse evropske države, ki kaj dajo na vinogradništvo in vinarstvo, okej, potem sem jaz potolažen in potem smo tukaj v nekem skupnem trgu, smo enako konkurenčni in enako nekonkurenčni, ne. Tako da dajmo, dajmo se vsi skupaj zamisliti nad tem, kaj se dogaja s slovenskim vinogradništvom. In, enkrat bi vas rad povabil, če če boste mi seveda sledili, da bi si pogledali, kakšna je situacija trenutno v Lendavskih goricah. Tam je lokalna skupnost, postavila, en razgledni stolp, ki upam, da ste ga že vsi obiskali, se pa sprašujem, kaj bo potem leta dva tisoč trideset, kaj se bo dalo videti iz tega stolpa. Mogoče neke daljne daljno hribovje, morda Pohorje ob jasnem vremenu, normalno, ampak pod vinogradom, bo pa pod stolpom bo pa kaj, več ali manj zaraščena površina, če bo takšen trend, kot strokovnjaki pravijo. Ne. In tukaj zdaj je skrajni čas, da potegnemo ročno zavoro in na neki način obdržimo te male vinogradnike pri življenju. In prosim, ne jih s takšnimi neživljenjskimi ukrepi dušiti. Mi razumemo, da je to, ukrep ene debirokratizacije, ta ukrep je življenjski in zato ga bomo mi seveda tudi podprli. Hvala lepa.